Señora presidenta, el señor que me ha precedido en el uso de la palabra está perseguido en España por los jueces por robar, robar dinero público. Y, sin embargo, se puede expresar libremente en este Parlamento. ¿Creen ustedes que España es un país autoritario si una persona que ha robado ⸻y la persiguen los jueces por robar⸻ habla libremente en este Parlamento?